He votado a favor de este informe sobre la pesca recreativa porque considero que va teniendo un crecimiento cada vez más relevante y que sí tiene una incidencia muy importante en los recursos marinos. Por tanto, es competencia de los países, no es una competencia de la Unión Europea pero, debido al peso que está cogiendo, tenemos que tenerla en cuenta y es esencial para gestionar mejor nuestros recursos marinos. Por eso, creo que es conveniente que haya una regulación en el futuro dentro de la política pesquera comunitaria. También me ha resultado esencial en este informe que tengamos datos reales de este sector que no conocemos.